Les difficultés d'accès au financement sont communes, les problèmes et les solutions sont plus spécifiques. Les rapports insistent beaucoup sur la diversité des PME, plutôt par type d'entreprise que par pays. C'est cette diversité que la Commission a essayé de couvrir avec son plan d'action, qui prévoit un soutien financier, des mesures réglementaires et un appui politique. D'abord, le soutien financier. L'Union européenne soutient les petites et moyennes entreprises à travers des instruments financiers pour le capital et la dette, à travers des programmes pour la compétitivité et l'innovation.

De plus, la Banque européenne d'investissement a presque doublé ses prêts pour les petites et moyennes entreprises, avec 13 milliards d'euros de financement pour la seule année

Dans ce contexte budgétaire objectivement difficile, nous devons défendre l'objectif de croissance et de création d'emplois, en particulier grâce aux petites et moyennes entreprises. Si nous arrêtons d'investir pour notre avenir, l'Europe ne pourra pas retrouver le chemin de la croissance.

Nous avons lancé une campagne dans toute l'Union européenne.

Nous devons assurer tout d'abord la pérennité du financement bancaire et, dans les négociations sur l'augmentation des exigences en capital pour les banques, dans le cadre de Bâle III, nous sommes en train de définir des conditions favorables pour les prêts aux petites et moyennes entreprises. Je remercie encore une fois le Parlement pour son soutien dans cette direction. Deuxièmement, nous devons développer d'autres sources de financement. Le nouvel instrument du Fonds européen pour le capital risque devrait être finalement adopté par le Parlement très prochainement et je vous remercie encore une fois. Il sera très utile pour que ces activités de financement, souvent à haute valeur ajoutée, redémarrent pour soutenir les petites et moyennes entreprises innovantes dans leur développement. Troisièmement, nous devons aussi promouvoir la croissance des petites et moyennes entreprises en favorisant leur accès aux marchés des capitaux.

Ces dossiers sont encore en discussion et je vous encourage à progresser dans votre examen et à finaliser les négociations avec le Conseil. Ce sont des mesures qui auront un impact positif et direct pour les petites et moyennes entreprises, tout comme les simplifications proposées des directives comptables.